a také k tvorbě pracovních míst. Samozřejmě považuji za důležité zaměřit se na investice do vzdělávání i do sociálních inovací, do kvalitních služeb a také do podpory podnikání. Na to bychom neměli zapomínat. Myšlenka univerzálního minimálního příjmu je ke zvážení, ale měla by zůstat plně v kompetenci členských států a nelze ji zavádět z úrovně Evropské unie, například formou směrnice. Také nemohu podpořit návrh na zavedení evropského pojištění proti nezaměstnanosti jako nějaké nástavby k národním systémům.

Také bohužel nemohu souhlasit se zavedením evropské záruky pro děti, tzv. youth child guarantee protože nemůžeme slibovat, že pro každé dítě v každém členském státě budeme umět zde na úrovni Evropy zajistit stejné standardy. Musíme ale podpořit členské státy v tom, aby dokázaly zajistit podmínky pro kvalitní vzdělání a pro zaměstnanost.